Voorzitter, Schengen bepaalt dat de controles aan de

We moeten ook durven toegeven dat de EU geen oplossing brengt, maar eerder zelf een onderdeel van het probleem is geworden. De lidstaten moeten dus opnieuw de mogelijkheid krijgen om hun grenzen te beschermen zonder bemoeienis van de EU. Er zijn nog meer maatregelen dringend nodig.

De netwerken van mensenhandelaars moeten keihard aangepakt worden.

Illegale en afgewezen politieke vluchtelingen moeten daadwerkelijk worden teruggestuurd.